Zwischen 2011 und 2020 werden weltweit voraussichtlich 140 Millionen Kinderehen geschlossen. In diesen Ehen verlieren Jugendliche ihr Selbstbestimmungsrecht, manchmal werden ihnen die Freiheit und die Zukunft genommen. Sie landen in Abhängigkeit, was dazu führt, dass sie oftmals sehr früh schwanger werden, dies führt zu Schulabbrüchen und erst recht auch zu Ausbildungsabbrüchen.

Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass solche Ehen in Europa nicht anerkannt werden und dass Menschen, die hierher kommen und eine Kinderehe praktizieren wollen, hier nichts verloren haben.